Spoštovana predsedujoča, Zahodni Balkan se sooča z mnogimi izzivi, med katerimi poleg geopolitičnega tekmovanja velikih sil izstopa problem ilegalnih migracij. Ilegalne migracije, katere pogosto organizirajo kriminalne združbe, vodijo žal tudi v tragične smrtne primere, kakršnim smo bili nedavno priča na schengenski meji med Slovenijo in Hrvaško. A za usodo regije je enako pomembna kot navedena tudi nujnost ohranitve evropske perspektive za Srbijo, ki se s prihodnjimi volitvami bliža pomembni politični in družbeni prelomnici. Te volitve bodo odločale ne le o prihodnosti same Srbije, ampak tudi prihodnosti celotne regije. Zato pričakujem in pozivam Komisijo, da tem vprašanjem posveti več pozornosti, kot je posvečala do sedaj, in da okrepi aktivnosti, s katerimi se bo ohranila in predvsem okrepila začrtana evropska perspektiva tako Srbije kot tudi regije.